La civilisation européenne a, nous le savons, un ennemi à sa porte. Ce ne sont plus des escarmouches que nous adresse le calife Erdogan mais bien des agressions militaires.

C'est un double pari celui de l'union de tous les musulmans sous la bannière de l'islamisme politique et la prééminence de la Turquie en Méditerranée. Les Autrichiens, les Hongrois, les Serbes, les Grecs, les Chypriotes, les Anglais, les Français et les Russes et tant d'autres nations européennes n'ont eu de cesse d'affronter ce double projet depuis la chute de Constantinople. Aujourd'hui, l'Union européenne les empêche de poursuivre cette vocation historique. Mais nous fermons les yeux quand l'Albanie et le Kosovo deviennent des protectorats turcs sur notre continent. Et pire, nous essayons d'accélérer, au contraire, le processus d'adhésion. En Libye, nous reproduisons les mêmes erreurs que celles que nous avons commises en Syrie, en regardant avec bienveillance ces milices payées par les Turcs. En réalité, quand nous avons assisté, il y a quelques jours, à un incident qui s'apparente à un acte de guerre entre la France et la Turquie, au niveau de la marine, l'Europe est restée quasiment sans réaction et sans solidarité.

Jusqu'à quand allons nous continuer ce processus illusoire d'adhésion de la Turquie à l'Europe, qui ne partage aucune de nos valeurs, aucun de nos projets? Je pense qu'aujourd'hui, dans cette situation, l'Europe doit faire preuve de fermeté. Je finirai simplement par un souhait si nous voulons sauver la paix, si nous voulons aujourd'hui sauver nos frontières et faire en sorte qu'elles ne soient pas contrôlées, dans tous les sens, par la Turquie, je vous demande de faire preuve de fermeté.